Señora presidenta. Señora Von der Leyen, a pesar de contar con algunos excelentes representantes, este Grupo no va a votar hoy el Colegio que hoy nos presenta. Hay algunos peajes que lo hacen inviable. El más visible y obvio, haber dejado la política de vecindad en manos de Viktor Orbán, algo que podemos pagar muy caro. Pero nos preocupan también las carteras de Demografía o la cartera de Modo de Vida Europeo, títulos que indican una orientación para estas carteras que nos preocupan profundamente como feministas y defensores de los derechos humanos. Le aseguro que estaremos particularmente atentos a los pasos que se den en cada una de estas carteras. Sin embargo, señora Von der Leyen, nosotros no hemos venido aquí a ser meros espectadores. No hay nada más inútil que estar en las instituciones de forma testimonial. Hemos venido aquí a cambiar las cosas y a dar un giro y un nuevo impulso al proyecto europeo. Por ello, en la medida en que podamos trabajar en áreas como la feminización de la política exterior, en responder de forma seria a la amenaza climática, en responder a las urgencias sociales de muchos de nuestros conciudadanos encontrará en este grupo parlamentario un grupo de diputados y diputadas dispuestos a trabajar. Pero ahora le toca a usted demostrar que existe voluntad política para construir esas mayorías de avance en Europa en clave social, ambiental y feminista que tanto necesitamos.